Cela dit, je me réjouis de l'adoption d'un prospectus européen de croissance, qui permettra d'élargir les conditions d'accès aux marchés des capitaux pour des petites et moyennes entreprises qui souffrent trop de la politique de crédit restrictive menée par les banques. Enfin, nous nous réjouissons de l'amélioration des conditions de collaboration et de travail entre les autorités de supervision et de contrôle du pays d'origine et du pays de distribution des prospectus.